Jednym z podstawowych celów strategii Europa 2020 jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i uczynienie z Unii światowego lidera w zakresie tzw.

Dlatego też należy docenić, iż mamy skuteczny instrument służący jego realizacji, jakim jest Inteligentna Energia dla Europy. Dekada jego funkcjonowania pokazuje bardzo wyraźnie, iż przyjęte w jego ramach założenia, a także mechanizmy działania przyczyniają się do podniesienia efektywności energetycznej, promowania odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami i ekspertami w tej dziedzinie.

Ważne jest, aby nowa edycja tego programu była otwarta na nowe możliwości technologiczne i surowcowe, które pojawiły się w ostatnim okresie i które pozwalają niektórym państwom członkowskim, szczególnie tym, w których zmiany są pilne i konieczne, na realne obniżenie emisji CO Takim nowym źródłem energii, które daje Europie niezależność energetyczną, a które wymaga uwagi, są np.

Sukcesem dotychczasowej edycji programu jest fakt, że każdy sfinansowany i zrealizowany projekt da się zweryfikować i ocenić pod względem wymiernych rezultatów, które przynosi. Główna w tym zasługa ekspertów i profesjonalnych zespołów zatrudnionych w związanej z nim agencji wykonawczej. Może warto zastanowić się, czy tego doświadczenia nie udałoby się przenieść na inne instrumenty i mechanizmy po to, aby podnieść efektywność podejmowanych przez Unię i jej państwa członkowskie działań zmierzających w kierunku inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.